Signora Presidente, onorevoli colleghi, signor Commissario, proprio come il TTIP, il CETA è un accordo concepito con segretezza nelle stanze di Bruxelles, deciso da burocrati che non sono stati eletti da nessuno e che a nessuno dovranno rispondere di quello che fanno. E proprio come il TTIP, le conseguenze per i cittadini saranno sconosciute tanto quanto sono deleterie, perché in realtà eliminare i dazi non è l'unica cosa, ma abbiamo visto che si eliminano tutte le barriere a far vendere un prodotto in uno Stato che ha normative differenti.

Ho già detto in altre occasioni che il Canada non ha firmato la proroga del protocollo di Kyoto. Io sono un'imprenditrice e ho bene in mente che cosa significa produrre in Europa con dei vincoli ambientali e a tutela della salute che comunque condivido. Ma Lei ha idea invece di che cosa significa? Come potranno le nostre piccole e medie imprese concorrere con chi invece questi vincoli non li deve assolutamente rispettare? E poi parliamo di ambiente.

È una clausola, signori, che sarebbe veramente ridicola se non fosse tanto pericolosa. Permette a una multinazionale di fare causa ad uno Stato. Allora, colleghi, io mi rivolgo a tutti voi con una consultazione pubblica che è stata fatta quando già tutto comunque era stato deciso...